Des phénomènes similaires ne cessèrent de parsemer l'histoire des États membres. Parfois, ces craintes sont légitimes souvent, elles ne sont que fantasmes. Toujours elles furent dépassées par un élément le sentiment de la nécessaire unité nationale pour maintenir les patries européennes. L'Union européenne est aujourd'hui paradoxale dans son attitude face à ce danger. Elle décrit tout retour au sentiment national comme un danger et prétend à la fois nous protéger des interférences étrangères. Tout débat ou résolution concernant l'ingérence des pays étrangers dans les élections représente en réalité des attaques politiques très claires envers les mouvements patriotes européens et, souvent, envers la Russie, accusés d'être des acteurs majeurs de l'ingérence électorale étrangère et de la désinformation dans les processus démocratiques nationaux et européens. Je peux citer aussi des cas avérés d'ingérence étrangère directe et manifeste de dirigeants ou de groupes de pression dans les récents scrutins qui se sont déroulés dans l'Union européenne M.

les dirigeants algériens, qui demandent régulièrement la dissolution du Rassemblement national

Macron à deux jours du scrutin de la présidentielle. Enfin, Madame la Présidente, je sors d'une réunion où les députés européens demandent plus de soutien à l'opposition en Biélorussie.